Wszyscy zgadzamy się co do tego, że silna, skuteczna polityka konkurencyjna od początku leży u podstaw funkcjonowania naszego jednolitego rynku. Mam jednak mieszane uczucia, kiedy widzę, jak podwójne standardy stosowane są tutaj, nawet w tej Izbie, do krytykowania konkretnych państw, instytucji czy organizacji.

Tekst wzywa do poszanowania zasad solidarności i praworządności, ale brakło odwagi i woli politycznej, by wyraźnie wskazać na projekt drugiego Gazociągu Północnego.